za finance, doktorju Andreju Bertonclju, tudi vas prosim, da se opredelite, ali želite ustni odgovor ali pisni, z ozirom, da je minister odsoten. Izvolite. Spoštovani, želel bi pisni odgovor. Moje vprašanje pa se nanaša na dogodke izpred desetih let. Sanacija bank v naši državi bil nujen ukrep, če smo želeli, da naša država ponovno stopi na pravo pot. Vse od leta dva tisoč devet se je Slovenija borila za težko finančno in gospodarsko krizo. Vse od leta tisoč devet pravim. In sprašujem se, zakaj pred tem ni nihče ukrepal. Predvsem je to vprašanje za vlado, ki je vodila državo med leti dva tisoč osem in dva tisoč enajst. Sanacija bank bi namreč po besedah Banke Slovenije bila kar dve milijardi evrov cenejša, če bi bila izvedena leta dva tisoč enajst. Pa ni bila. Zato je morala ukrepati vlada Janeza Janše in je sprejela temelje ukrepe za sanacijo in potrebno zakonodajo. Po padcu vlade Janeza Janše je vlado prevzela gospa Alenka Bratušek. Časi so bili namreč zelo težki. Ni vedela, kako bo naslednji mesec izplačala pokojnine, plače številnim javnim uslužbencem. Vsi so vsi so napovedovali zlom, klicali so trojko in čakali, kdaj bo to prišlo. A vladi Alenke Bratušek je uspelo Slovenijo postaviti na trde tire. Na, in to brez tuje pomoči. Pri tem nam pa ni nihče verjel. Seveda pa je bilo v naše banke, ki so bile v velikih težavah, najprej je potrebno sanirati in to z davkoplačevalskim denarjem. Sanacija je bila brez dvoma draga, sem pa že prej povedal, da bi lahko bila bistveno cenejša, če bi ukrepali prej. kljub temu da smo banke sanirali sami, pa je Evropska komisija od nas zahtevala določene ukrepe, ker je sanacija izvedena kot državna pomoč in pri državni pomoči Evropska komisija vedno postavlja pogoje. Kljub temu da se vse skozi poudarja, da je naša država pristala na zaveze Evropske komisije glede prodaje bank, pa je treba jasno povedati, da je državni zbor že leta dva tisoč dvanajst oziroma koalicija SDS, Nove Slovenije, Državljanska lista in Desus potrdila sklep o prodaji Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor. Se pravi, Evropska komisija od nas ni zahtevala ničesar drugega, kot da spoštujemo lastne zaveze. Pri Abanki pa je zgodba nekoliko drugačna. In tudi zato je bila Abanka sanirana šele konec leta dva tisoč štirinajst oziroma začetku leta dva tisoč petnajst. Zavezo o prodaji Abanke oziroma strategijo, ki je Abanko opredelila za prodajo, je sprejela Cerarjeva vlada oziroma koalicija SMC, SD in Desus. Ne ...